hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt númer níutíu tvö þúsund og þrjú flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn magnús þór hafsteinsson og sigurjón þórðarson í fyrstu grein frumvarpsins segir svo við a lið fyrstu málsgrein þrítugustu greinar laganna bætist nýr töluliður annar töluliður sem orðast svo útgjöld vegna sannanlegs ferðakostnaðar til og frá vinnu sem er umfram hundrað tuttugu þúsund krónur á ári en þó aldrei hærri en fjögur hundruð þúsund krónur á ári og er í samræmi við matsreglur fjármálaráðherra annars grein lög þessi öðlast gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sjö og koma til framkvæmda við álagningu á árinu tvö þúsund og átta frumvarpinu fylgir svofelld stutt greinargerð með leyfi forseta frumvarp þetta var áður flutt á hundrað þrítugasta hundrað þrítugasta og fyrsta og hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi hér er lagt til að kostnaður manna við ferðir til og frá vinnu sem er umfram hundrað tuttugu þúsund krónur verði frádráttarbær frá tekjum áður en til skattlagningar kemur þó að hámarki fjögur hundruð þúsund krónur á ári við framkvæmd ákvæðisins er gert ráð fyrir að sambærilegar reglur gildi um sönnun á útlögðum kostnaði og gilda um sönnun á kostnaði á móti ökutækjastyrkjum eins og menn vita er heimilt að draga frá kostnað við rekstur ökutækis þegar menn nota ökutæki sitt til ferða í þágu atvinnurekanda eða til

viðkomandi ökutækjastyrks þá geta menn notað kostnað á móti því hér erum við sem sagt að leggja til að frádráttarheimildin sem menn þurfa að færa sönnur á að hafi orðið til staðar við það að afla tekna eða sækja um atvinnu sé heimil að því gefnu að gerð sé grein fyrir henni og hún talin fram og þá meðhöndluð með svipuðum hætti og um ökutækjastyrk væri að ræða það er frádráttur á móti ökutækjastyrk hér er um sanngirnismál að ræða enda um að ræða kostnað sem til fellur við öflun atvinnutekna eins og frumvarpið er fram sett er markmiðið einkum að koma til móts við þá sem þurfa að sækja vinnu um langan veg og bera af því mikinn kostnað frumvarp þetta samrýmist vel þeirri stefnu sem haldið hefur verið á lofti í byggðamálum og felst í því að stækka atvinnusvæði á landsbyggðinni mikill ferðakostnaður getur hamlað slíkri þróun og er til þess fallinn að draga úr samkeppnishæfni byggðarlaga um vinnuafl mikill ferðakostnaður getur einnig virkað vinnuletjandi með þeim afleiðingum að menn sjá hag sínum betur borgið með því að þiggja atvinnuleysisbætur en að sækja vinnu í næsta byggðarlag

er til að lögin öðlist gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sjö og komi til framkvæmda við álagningu árið tvö þúsund og átta það er að menn eiga að halda þessum kostnaði til haga og fá hann ekki metinn fyrr en við álagningu á árinu tvö þúsund og átta hæstvirtur forseti þetta er meginefni málsins við þingmenn frjálslynda flokksins höfum flutt þetta nokkrum sinnum á undanförnum þingum og flytjum þetta nú einu sinni enn við teljum að hér sé um ákveðið samkeppnismál að ræða líka mál sem gæti orðið til þess til dæmis að draga úr því að einstaklingur sé að stofna einkahlutafélag um sína eigin atvinnustarfsemi

en launþegi sem vinnur nákvæmlega sama starf og ferðast með sams konar hætti og einstaklingsatvinnurekandinn stundar jafnvel sömu vinnu og á svipuðum svæðum fær ekki þennan kostnað metinn að neinu leyti eins og lögin eru í dag þess vegna leggjum við heimildina til bæði til að auka jafnræði og eins að við erum að hvetja til þess að fólk geti sótt atvinnu þess vegna á milli byggðarlaga ef svo háttar til vegna þess að sá kostnaður sem venjulegur launþegi leggur fram við að sækja þá atvinnu fái hann dreginn frá áður en skattlagning kemur til sá frádráttur sem við leggjum til er þó með hámarki það er að við leggjum til að hámarksfrádrátturinn sé fjögur hundruð þúsund krónur á ári við teljum að þetta sé réttlætismál að ákveðnu leyti vegna þess að hér er verið að ýta undir það að fólk geti sótt atvinnu þetta getur orðið til þess að menn velji eins og fram kom í greinargerðinni sem ég las áðan frekar að sækja vinnu vegna þess að þeir fái kostnaðinn metinn frekar en að fá kannski atvinnuleysisbætur sem þeir eiga vissulega rétt á vegna þess að atvinnan er ekki til staðar í því byggðarlagi sem menn búa í eða þá að menn hafa tapað atvinnu þar vegna einhverra annarra breytinga svo sem vegna tilflutninga á útgerð eða vegna þess að ákveðin atvinnustarfsemi hefur lagst niður eins og mörg dæmi eru um hæstvirtur forseti þess vegna er það svo að við höfum margflutt málið og vonumst til þess að smátt og smátt holi dropinn steininn og menn skilji það að í þessu felst ákveðið réttlæti við höfum líka vitnað til þess hæstvirtur forseti að nákvæmlega sams konar fyrirkomulag er þekkt í öðrum löndum við erum því þess vegna ekki að leggja til nýmæli miðað við það sem gerist í löndunum í kringum okkur um að menn megi draga kostnað vegna atvinnusóknar frá tekjum áður en á þær eru lagðar tekjuskattur vegna tekna af viðkomandi atvinnustarfsemi við þekkjum nokkur dæmi þess úr hinu daglega lífi að fólk hefur verið að stunda atvinnu um langan veg ég veit til þess að fólk hefur reynt að stunda atvinnu til dæmis í álverinu í hvalfirði búandi norður í hrútafirði ferðalag það er allnokkuð og menn fara það helst ekki daglega samt sem áður þó menn séu að fara það kannski einu sinni eða tvisvar í viku er þetta verulegur kostnaður vegna ferðalaga atvinnusóknin verður þess vegna það dýr að menn sjá sér kannski ekki hag í því að sækja þá atvinnu þó hún sé í boði sama má auðvitað segja um vaxandi atvinnusvæði eins og borgarfjörð þar sem mætti alveg hugsa sér að fólk norðan úr húnavatnssýslum gæti sótt atvinnu ef því byðist atvinna á því sviði sem hentaði því en þá er nákvæmlega sama uppi á teningnum að það er ekki nein heimild til þess að meta þann kostnað sem lagt er í við það að sækja atvinnuna vafalaust má finna mörg fleiri dæmi þótt ég taki þessi eingöngu það má til dæmis minna á það að við opnun fáskrúðsfjarðarganga er komin ferðaleið fyrir fólk á fáskrúðsfirði til að stunda atvinnu á reyðarfirði og jafnvel fólk sem býr sunnar en á fáskrúðsfirði þó þar sé vissulega um talsverðar vegalengdir að ræða mundi meðal annars svona ákvæði hjálpa upp á það að atvinnusóknin gæti verið víðar af fjörðunum inn á þau atvinnusvæði og atvinnutækifæri sem ef til vill bjóðast við álverið á reyðarfirði eða hliðartengdri starfsemi á komandi árum sem gætu þar skapast við þingmenn frjálslynda flokksins höfum talið það í okkar hlutverki meðal annars að reyna eftir fremsta megni að stuðla að því að fleiri atvinnutækifæri séu til boða á landsbyggðinni og höfum talið að meðal annars svona útfærsla gæti hjálpað til þess að atvinnusóknin milli staða sem ekki lægju mjög færri hverjum öðrum gætu verið raunhæfur kostur hún er það alls ekki í dag ef fólk þarf að ferðast dags daglega fimmtíu til sextíu kílómetra leið til atvinnusóknar það er yfir hundrað kílómetra á dag þó svo að atvinnan sé í boði þess vegna teljum við hæstvirtur forseti um ákveðið sanngirnismál að ræða og væntum þess að þegar málið fer í nefnd fái það verðuga umfjöllun og menn skilji þau sjónarmið sem við mælum fyrir margt hefur verið talað um atvinnusóknina á landsbyggðinni og ýmsa örðugleika sem komið hafa upp í atvinnulífi á landsbyggðinni á undanförnum árum þar sem fólk hefur þurft að mæta ýmsum skakkaföllum

við erum hins vegar ekki að einskorða þetta við farartæki heldur notum við krónutöluupphæð í stað þess

við teljum eðlilegra að útfæra þetta með þessum hætti að hafa krónutöluna en að ákveða fyrirfram að ákveðinn ferðamáti sé eingöngu heimilaður til að slíkt frádrag fáist þess vegna miðum við þetta við krónutölu en ekki ekna kílómetra til dæmis þó að við bendum á reglurnar um ökutækjastyrk og frádrátt vegna ferðalaga sem dæmi um það að slíkt fyrirkomulag er heimilt í lögunum þegar um atvinnurekanda eða einstakling er að ræða sem ferðast beinlínis á vegum fyrirtækis síns og fær greiddan ökutækjastyrk ég veit að þetta þekkja alþingismenn ágætlega þeir fá greiddan ökutækjastyrk fyrir ákveðin ferðalög í sitt kjördæmi og svo framvegis þetta er alþekkt í kerfinu og almennt held ég í ríkiskerfinu er það mjög þekkt að ríkið greiðir auðvitað ferðakostnað og ökutækjastyrk til þeirra aðila sem ferðast á vegum ríkisins í embættiserindum eða störfum hið sama á við um atvinnurekendur á almennum vinnumarkaði þar sem menn ferðast á þeirra vegum frádráttarheimildin er því þekkt og vinnulagið við að framkvæma þetta í sambandi við skattskýrslur og í skattkerfinu þetta er allt þekkt eins og ég gat um áður er þetta þekkt í öðrum löndum og ekki neitt nýmæli þar og er beinlínis heimilað fyrir launþega í öðrum löndum hér á landi hefur þetta ekki verið heimilað fyrir launþega og menn hafa sumir farið þá leið að stofna einkahlutafélag á sjálfan sig til að fá kostnaðinn dreginn frá því fylgja auðvitað ýmsar hliðarráðstafanir eins og menn vita varðandi útsvarsgreiðslur til sveitarfélaga lægri tekjur þegar upp er staðið og svo framvegis um þetta hafa sveitarfélögin ályktað varðandi tekjustofna sína að mikill fjöldi einkahlutafélaga hafi áhrif á afkomu þeirra og tekjur til lækkunar æskilegt væri að það sem við leggjum til fengi samþykki hér á háttvirtu alþingi og þetta væri heimilað það mundi auka atvinnusóknina og ég held að það mundi einnig auka tekjur sveitarfélaga vegna þess að menn væru þá ekki að nota sér þær forsendur sem skattalögin bjóða vissulega upp á varðandi einkahlutafélögin þetta vildi ég sagt hafa hæstvirtur forseti ég vænti þess að menn fari að skoða

nógu gaumgæfilegrar athugunar í nefnd og ríkisstjórnin hefur ekki séð ástæðu til þess að taka á þessu máli þó við teljum að hér sé um mikið samkeppnismál að ræða sem vissulega geti gagnast launþegum við teljum einnig að það gagnist sveitarfélögum og eflingu atvinnusvæða á landinu þess vegna mælum við eindregið með því að málið fái vandaða umfjöllun og komi væntanlega í þing fyrir þinglok sem frumvarp eftir skoðun í nefnd